svandís svavarsdóttir og steingrímur j sigfússon leggjum hér fram frumvarp þar sem eru lagðar til nokkrar breytingar á lögum um tekjuskatt í þeim tilgangi að lögfesta reglur um um þunna eiginfjármögnun aukin heldur eru lagðar til nokkrar nauðsynlegar breytingar á tekjuskattslögunum svo taka megi reglurnar upp í lögin við samningu þessa frumvarps leit ég til skýrslu starfshóps um reglur þunnrar eiginfjármögnunar sem fjármálaráðherra þáverandi hæstvirtur skipaði þrettánda september tvö þúsund og ellefu sá starfshópur skilaði skýrslu sinni í júní tvö þúsund og tólf þar í raun og veru eru birtar nokkuð skýrar tillögur um hvernig megi innleiða þessar reglur í íslenska löggjöf en frumvarpið tekur líka mið af hugmyndum alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem hefur hvatt ísland til að taka upp reglur um þunna eiginfjármögnun og síðan hefur átt sér stað vinna innan o e c d í þessum efnum og raunar má segja þegar litið er yfir sviðið í evrópu á þessum tímum þá er umræða um þessi mál mjög áberandi nú síðast í bretlandi markmiðið er að bæta og þétta skattheimtu og tryggja að þær tekjur sem verða til hér á landi renni til samfélagsins og uppbyggingu þess en með þessu hugtakinu þunnri eiginfjármögnun er vísað til fjármögnunar félags sem er fengin frá tengdum aðilum þannig er félag með þunna eiginfjármögnun ef skuldsetning þess er mjög mikil og hátt hlutfall af heildarfjármunum félagsins eru lán frá tengdum aðilum þannig að í raun og veru má segja að málið snúist um félagasamstæður það er móður og dótturfélög ef fjármögnun dótturfélaga kemur frá móðurfélagi sem er staðsett erlendis og í ríki sem ber lægra skatthlutfall en ísland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 þannig að ef móðurfélagið vill geta tekið sem mestan hluta af hagnaði dótturfélags til sín er núna hagkvæmara að móðurfélagið láni dótturfélaginu háar fjárhæðir sem síðan eru greiddar til baka með háum vöxtum sem fela þá í raun í sér greiðslu á hagnaði dótturfélagsins sem alla jafna væri greiddur út sem arður til eigenda félagsins til móðurfélagsins í formi vaxtagreiðslna þetta er ekki vandamál þegar öll félög innan samstæðunnar eru innlend þar sem fjárhæð til frádráttar í einu félagi kemur þá til skattlagningar í öðru vandamálið er aðeins þegar móðurfélagið er staðsett þar sem skattareglur eru hagstæðari en í því ríki þar sem dótturfélagið starfrækir sína starfsemi þetta gerir alþjóðlegum félagasamstæðum auðveldara með að komast hjá eðlilegum skattgreiðslum sem minni fyrirtæki hins vegar greiða og eiga ekki kost á að komast hjá með þessum hætti þessi háttsemi skekkir því samkeppnisstöðu fyrirtækjanna auk þess sem hún rýrir skattstofna ríkisins og við vitum auðvitað öll að ríkissjóð munar um allan löglega álagðan og innheimtan skatt og mikilvægt er líka að koma í veg fyrir skattsniðgöngu til framtíðar reglur um þunna eiginfjármögnun eiga aðeins við tengda aðila en ljóst er að mikil skuldsetning félags eins og átt er við þegar um þunna eiginfjármögnun tengdra aðila er að ræða ætti sér ekki stað í viðskiptum milli ótengdra aðila vísi að samskonar reglum og lagðar eru til í þessu frumvarpi með milliverðlagsákvæði er í lögum um skattlagningu kolvetnisvinnslu númer hundrað og níu tvö þúsund og ellefu en í tíundu málsgrein tíundu greinar þeirra kemur fram að eigi sé heimilt að draga frá tekjum ársins hærri fjármagnskostnað en sem nemur fimm prósentum af stöðu skulda að frádregnum peningalegum eignum þar með töldum kröfum og birgðum í lok viðkomandi reikningsárs lögin ná aðallega til alþjóðlegra félagasamstæða sem stunda kolvetnisvinnslu en þau geta með sölu afurða til félaga innan samstæðunnar eða kaupum á þjónustu flutt til hagnað innan samstæðunnar og haft þannig áhrif á hvar skattlagning fer fram og með ákvæðinu er þá tryggt að skattlagning sé sem næst raunhagnaði vinnsluaðila þetta frumvarp hefur í rauninni nákvæmlega sama tilgang það er að skattlagning þeirra aðila sem falla undir frumvarpið sé í réttu samhengi við raunhagnað þeirra það er ljóst að reglur um þunna eiginfjármögnun taka aðeins til fárra fyrirtækja á íslandi einkum eins og ég sagði hér áðan til stórra alþjóðlegra félagasamstæðna og þó að fáar slíkar séu starfandi hér á landi eru þær sem þó eru starfandi gríðarlega stórar og starfsemi þeirra hér á landi veltir miklum fjármunum og skilar töluverðum hagnaði við þekkjum þetta til að mynda frá álframleiðslufyrirtækjunum því er um verulegt hagsmunamál að ræða fyrir íslenska ríkið en enn fremur hefur lögfesting reglna um þunna eiginfjármögnun fyrirbyggjandi áhrif í því skyni að koma í veg fyrir hugsanleg skattundanskot í framtíðinni eins og ég nefndi hér áðan þá byggir þetta frumvarp á skýrslu starfshóps frá júní tvö þúsund og tólf þar sátu fulltrúar stjórnvalda og atvinnulífs og þar í raun og veru er bent á að annað hvort verði að lögfesta reglur um þunna eiginfjármögnun eða endurskoða hina svokölluðu armslengdarreglu enn fremur að til þess að hægt sé að lögfesta reglur um þunna eiginfjármögnun þurfi að skilgreina samstæðuhugtakið þannig að ljóst sé til hvaða aðila reglurnar nái og að endurskoða vaxtarskilgreininguna vísað er til þýskrar fyrirmyndar í þeim efnum og í þessu frumvarpi er sem sagt þessi vinna hópsins lögð til grundvallar og í ljósi þess að þrátt fyrir þessar tillögur og þrátt fyrir að þetta mál sé ofarlega á dagskrá víða í evrópu og innan alþjóðasamfélagsins þá er ekkert sambærilegt frumvarp á þingmálaskrá hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra og í því ljósi vonast ég til að háttvirt efnahags og viðskiptanefnd taki þetta mál til ítarlegrar skoðunar og vonast að sjálfsögðu líka til að háttvirt nefnd muni afgreiða málið frá sér því að þetta er verulegt hagsmunamál fyrir bæði ríkissjóð en tryggir líka jafnræði ólíkra fyrirtækja þegar kemur að skattheimtu þannig að